Hvala. Del ustavnopravnega besedila, s katerim je Skupščina Slovenije sprejela Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije se glasi: "Ob trdni odločenosti , da Republika Slovenija spoštuje enake pravice drugih jugoslovanskih republik ter z njimi enakopravno, demokratično in po mirni poti postopno ureja vsa vprašanja iz dosedanjega skupnega življenja, spoštuje njihovo suverenost in ozemeljsko celovitost." Slovenija mora po tem pravu, s katerim je utemeljena naša država, spoštovati izključno suverenost in ozemeljsko celovitost jugoslovanskih republik, torej tudi Srbije. Ker mora Slovenija spoštovati suverenost in ozemeljsko celovitost Srbije, zato ne more hkrati priznavati Kosova, ker bi s priznanjem Kosova kršila pravno zavezo priznavanja ozemeljske celovitosti Srbije. Zato hkrati ne sme spoštovati suverenosti in ozemeljske celovitosti pravnih subjektov, ki niso republike, torej Kosova. Sto triinpetdeseti člen ustave: "Zakoni, podzakonski predpisi in drugi akti morajo biti v skladu z ustavo." Velja hierarhija pravnih aktov. Akt o sprejemu Temeljne ustavne listine in akt Temeljna listina sta po pravni hierarhiji torej zagotovo višje od posamične odločitve o priznanju Kosova. Ker je pravni akt o sprejemu Temeljne ustavne listine del ustavnopravne materije in je višji in pomembnejši pravni akt kot posamični akti o priznanju Kosova, je potrebno spoštovati sto triinpetdeseti člen ustave. Potrebno je torej upoštevati sistemski pravni argument hierarhije, lex superior derogat legi inferiori. Slovenija je v Temeljni listini zapisala, da velja za meje princip mednarodno priznanih državnih meja v okviru dosedanje SFRJ. Po pravni analogiji je logično, da mora isti princip glede meja veljati tudi za Srbijo. Ker je Srbija in v SFRJ mejila na Albanijo, mora tudi sedaj Srbija imeti isto mednarodno priznano mejo do do tedanje SFRJ z Albanijo. Obstoj države Kosovo da facto in de iure onemogoča meje med Srbijo in Albanijo . Pravna rešitev je: sprejme se akt, s katerim se razveljavi akt o priznanju Kosova, ker je v nasprotju s sto triinpetdesetim členom ustave in v nasprotju s pravnim aktom o sprejemu Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Potrebno bo, da se na ustavnem sodišču preveri, ali je akt o priznanju Kosova v skladu z ustavo glede na vsebino akta o sprejemu Temeljne ustavne listine in sto triinpetdesetega člena ustave. Da se vsemu temu izognemo, v izogib, predlagam, da Slovenija sledi vzoru tistih evropskih držav, ki samostojnosti Kosova niso priznale in so od priznanja, in da Slovenija od priznanja odstopi. Hvala. Hvala, gospod poslanec. Gospod predsednik vlade, izvolite. Hvala.